Señor presidente, señor comisario, conoce usted bien que la mayoría de esta Cámara estamos comprometidos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, por supuesto, con nuestros compromisos con la Cumbre de París.

Tiene que dárseles alternativa a esta situación. Sin complicidad y sin compromiso con la agricultura es imposible que este programa, que esta estrategia triunfe.